Der Versuch der Einflussnahme auf Entscheidungen und Wahlen in der Europäischen Union ist kein Phänomen mehr, das wir rein den Science Fiction Romanen zuschreiben könnten. Nach Wahlmanipulationen in den USA und auch in Frankreich ist dieses Phänomen nunmehr auch in Österreich angekommen. Erst vor wenigen Wochen hat ein Hackerangriff auf die Zentrale der Österreichischen Volkspartei stattgefunden. Eine unvorstellbare Datenmenge von 1,3 Gigabyte wurde gestohlen und jedenfalls teilweise weitergegeben und das nur wenige Wochen vor den Wahlen zum Nationalrat. Essenziell ist natürlich eine lückenlose und rasche Aufklärung. Die politischen Gegner haben tatsächlich die Echtheit dieses Angriffs bezweifelt. Für die hochspezialisierten Ermittler der Polizei steht aber mittlerweile fest, dass es sich um einen groß angelegten und professionellen Hackerangriff handelt. Erste Spuren führen zu ausländischen Servern. Für mich ist klar, dass parteitaktisches Kalkül hintanzustellen ist, wenn es um einen derart schweren Eingriff geht. Es geht nämlich hier nicht nur um einen Angriff auf die Österreichische Volkspartei, sondern auf die Demokratie im Ganzen. Desinformation verhindert eine freie Willensbildung und gefährdet damit eine demokratische Wahlentscheidung. Daher halte ich die heutige Debatte und die demnächst zu entscheidende und beschließende Entschließung für so wesentlich, denn es gilt jetzt, hier europäische Lösungen zu finden, um unsere Wahlen vor derart kriminellen Machenschaften zu schützen. Es geht um nichts Geringeres als um unsere Grundwerte, um unseren way of life in Europa.